virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá allsherjarnefnd um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali nefndin fjallaði um þetta mál og fékk til sín umsagnir í tillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda samning evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali en hann var samþykktur og lagður fram til undirritunar á þriðja leiðtogafundi ráðsins í varsjá sextánda maí tvö þúsund og fimm ísland var í hópi þeirra ríkja sem undirrituðu samninginn sama dag en hann öðlast ekki gildi fyrr en tíu ríki hafa fullgilt hann og þar af þurfa að minnsta kosti átta að vera aðildarríki evrópuráðsins þetta markmið hefur ekki tíunda þrettánda apríl tvö þúsund og sex var mansal kvenna og barna til kynlífsþrælkunar í tengslum við heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem fram undan var í þýskalandi til sérstakrar umræðu þannig að hér er um að ræða mál sem hefur verið til virkrar umræðu hjá evrópuráðinu nefndin telur mikilvægt að gera smávægilega orðalagsbreytingu á tillögugreininni í því skyni að veita ríkisstjórninni ráðrúm til að hefja undirbúning að fullgildingu samningsins